Sigue con sus planes y hoy, precisamente hoy, termina el plazo para que los habitantes tengan que destrozar sus casas y huir de allí. Jan al Ahmar está ahora mismo rodeado por la policía y no sabemos si el ejército va a entrar a demolerlo. Así que hoy este Pleno no puede estar en silencio. Por eso pido a los grupos que apoyen nuestra petición para que el presidente haga una declaración, seguida de la ronda de grupos. Para que mostremos nuestro más absoluto rechazo a esta grave violación de los derechos humanos. Para que nos pronunciemos rotundamente contra este acoso y contra esta ilegalidad, porque nadie está por encima de la ley. Y para que exijamos a Netanyahu que no cruce esa línea roja. Porque Jan al Ahmar no es una aldea cualquiera es un enclave estratégico que, si es demolido, va a poner en jaque cualquier tentativa de paz en Oriente Medio. Pero también les pido que apoyen esta petición para salvar el colegio de los 180 niños y niñas que lo consideran un sitio seguro y en el que poder estudiar. Para salvar ese símbolo de esperanza en el que se han convertido tan solo cuatro paredes de barro y neumáticos. Redoblemos la presión porque todavía estamos a tiempo de evitar esta tragedia.